A közép kelet európai országok uniós csatlakozása és a bővítési folyamat kiterjesztése a Nyugat Balkánra óriási kihívást jelent az EU nak.

Most egy olyan sajátosságra hívnám fel a figyelmet, melyről gyakran elfeledkezünk. Ezen országokban jelentős számú nemzeti kisebbségi közösség él. Ők nem bevándoroltak valahonnan, hanem történelmi okokból, a gyakori határmódosítások miatt kerültek egy másik állam fennhatósága alá. A kisebbségek nyelvi jogait sok esetben nagyvonalúbban szabályozzák az Unión kívüli országok, mint egyes tagállamok. Ennek oka, hogy a nevezett országok rájöttek az ország érdekét szolgálja, ha a kisebbségek jól érzik magukat szülőföldjükön. Ezen a téren talán egyes uniós tagállamok is tanulhatnak a tagjelöltektől. Európa minden polgára azonos megbecsülést és bánásmódot érdemel nemzetiségtől, állampolgárságtól és anyanyelvétől függetlenül.